Vous avez réaffirmé la priorité qu'était la lutte contre le blanchiment de l'argent. Vous savez à quel point ce Parlement est résolument engagé dans cette bataille, mais vous savez aussi que le soutien que vous affirmez vouloir apporter à la Tunisie est pour nous une préoccupation essentielle, compte tenu de l'enjeu stratégique de la relation que l'Union européenne développera avec ce pays.